Elnök Úr! A vallási fanatizmus és a kisebbség keresztjének üldözése ellen tiltakoztam tavaly is, idén is ezt teszem. A legújabb indiai, bangladesi, afganisztáni, pakisztáni és törökországi keresztényellenes cselekmények hallatán engedjék meg, hogy ezennel ismét szót emeljek a vallási kizárólagosság jegyében tovább folytatódó kegyetlenkedések ellen, melyek többnyire muszlim és hindu fanatikusok részéről